Señor presidente, señor comisario, los alarmistas del cambio climático también contaminan más de lo que algunos nos dicen a los que nos acusan de escépticos. Y no lo digo yo, sino que lo dicen estudios científicos publicados por la Universidad de Michigan el año pasado. Y solo habría que ver el modo de vida de personajes como Al Gore, Leonardo DiCaprio o incluso algunos de los que están aquí presentes. Señorías, nadie más preocupado por la conservación del medio natural que la opción política que represento, movidos por un extraordinario amor por nuestras patrias. Pero me temo que de esto no estamos hablando aquí hoy. Hoy, aquí, y dentro de unos días en las Naciones Unidas, de lo que se hablará es de una agenda política que disfraza la ideología en ciencia, sustituye la superstición, convirtiéndola en una verdad revelada, y elimina todo debate científico, sustituyéndolo por el llanto de una niña en horarios de máxima audiencia. Esto de la agenda climática solo va a beneficiar a unas grandes empresas globalistas, destrozando la industria europea, condenando al paro a millones de europeos, e impidiendo el desarrollo en África, con una doctrina esencialmente, a nuestro modo de ver, profundamente inhumana. Se habla en este Parlamento de miles de millones de euros, pero no se les dice a los ciudadanos europeos que ese dinero saldrá de sus bolsillos.